Señora Presidenta, señora Comisaria, también yo intervine en el último debate que tuvo lugar en el Pleno sobre este mismo tema y solo puedo lamentar que el hecho de que solo se hayan tomado en consideración algunas de las propuestas formuladas en aquel debate es lo que explica ahora las cifras y las situaciones que conocemos, en concreto, en Lampedusa.

Pero esta crisis en el Mediterráneo pone de manifiesto una condición no ya de credibilidad sino de viabilidad de la política común de inmigración europea, que quiere el espacio de libertad, justicia y seguridad, tal y como lo contempla el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en sus artículos 67 a 89 y, por tanto, plantea que esa crisis transformadora que desafía la política exterior europea, que desafía la viabilidad de esa estrategia para el Mediterráneo, de esa asociación por el Mediterráneo, desafía especialmente el impacto humanitario y la significación de Europa en el manejo del impacto humanitario en el frente de las personas desplazadas y los potenciales solicitantes de asilo y refugio.

para construir, más allá de la Directiva, una política de solidaridad que dé contenido a esa cláusula de solidaridad que está reescrita en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que debe aplicarse ante una situación como esta. Porque, efectivamente, debemos saber que ni Italia, ni España, ni Grecia, ni ninguno de los países fronterizos en el Mediterráneo puede hacer frente a estos problemas, por sí solo. Y, por cierto, me llama la atención que no se haya pedido todavía, no se haya solicitado, la activación del artículo 5 de esa Directiva para aplicar esa cláusula de solidaridad tal y como está contemplada, pero lo que es evidente es que tenemos que utilizar esta ocasión para responder de manera digna y solidaria en un asunto que, como el Mediterráneo, es un asunto distintivamente europeo.